De bedoeling lijkt om financiële steun aan de voornaamste Afrikaanse transitlanden te geven in ruil voor twee prestaties.

NVA pleitte eerder voor het afsluiten van antiverdrinkingsakkoorden' met alle landen rond de Middellandse Zee.

Er wordt voorgesteld om vanuit de EU migranten terug te sturen naar Tunesië, Egypte, Mali, enzovoort, en tegelijkertijd inspanningen te leveren om echte vluchtelingen te hervestigen.